Pane předsedající, já jsem velmi rád za tu debatu, kterou zde poslouchám. Jako bývalý ministr spravedlnosti v České republice jsem byl odpovědný za přípravu nového občanského zákoníku, který upravuje právo sdružovací, a je mi jasné, že toto je jedno z klíčových práv každého demokratického právního státu. My bychom měli trvat na tom, aby Kambodža přijala takový zákon, který bude splňovat evropské parametry. To znamená, aby každý spolek, občanské sdružení nebo chcete li nevládní organizace, pokud splní základní zákonné podmínky, mohla vzniknout pouhou registrací a stát nemohl svévolně bránit mimo zákon tomu, aby takováto organizace v Kambodži vznikla a mohla fungovat. Je velmi dobře, že toto zde takto říkáme a že to spojujeme s finační pomocí, kterou Kambodži poskytujeme.